la aventura de este informe no parecía posible me encontré con una división territorial y política que resultaba insalvable.

El acuerdo de compromiso, que modifica la propuesta inicial de la Comisión, se alcanzó en un tiempo récord de dos semanas, fue aprobado por la mayoría de los Estados miembros y se confirmó nuevamente en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

Aproximadamente la mitad de la vida de la patente de un tratamiento nuevo se pierde durante los procesos de investigación, desarrollo y regulación, y el certificado contribuyó a restaurar parte de esa vida de la patente. Pero el mercado ha evolucionado, señorías, y los genéricos fabricados dentro de Europa habían quedado en la indefensión porque, durante el período de la patente y durante este tiempo complementario de protección, no podían ni producir ni almacenar los productos protegidos, incluso cuando es exclusivamente para fines de exportación a terceros países en los que la protección no existe o ha expirado. Mientras tanto, en otros terceros países que no tienen este período complementario, sí lo pueden hacer. Esto se traduce en que aquellos productores de genéricos que deciden fabricar fuera de Europa tienen una ventaja competitiva en el resto del mundo y, además, sus productos entrarán antes que los genéricos europeos en nuestro mercado. La industria innovadora, señorías, en Europa es clave y cuando se habla de la estrategia de Europa debemos inexcusablemente seguir defendiendo una economía del conocimiento.

Pero la industria biofarmacéutica de genéricos debe desempeñar un papel fundamental en el desempeño de las exportaciones de Europa y ser uno de los pilares más competitivos de la economía de la Unión, ayudando a restaurar el crecimiento europeo. La excepción del certificado supone un esfuerzo de equidad del marco existente, para liberar el campo de juego entre los fabricantes de genéricos de la Unión y terceros países. A partir de ahora, señorías, los fabricantes de genéricos y biosimilares establecidos en la Unión podrán fabricar estos productos para fines de exportación a mercados de terceros países en los que esta protección no existe o ha expirado, ayudando con ello a esos fabricantes a competir de manera eficaz en mercados terceros. Este Reglamento, además, permitirá que estos mismos fabricantes establecidos en la Unión almacenen los productos en el Estado miembro donde los han fabricado durante los últimos seis meses de la protección. El fin es la entrada en el mercado de cualquier Estado miembro, una vez expirado el certificado, ayudando con ello a competir eficazmente en la Unión inmediatamente después de que expire la protección. Hemos incluido las salvaguardas adecuadas para no debilitar nuestro compromiso con la propiedad intelectual y la innovación. En ese sentido, se requerirá que los fabricantes de medicamentos genéricos y biosimilares publiquen y envíen información al titular del certificado complementario de protección, para evitar que la industria eluda las reglas de la excepción, y con al menos tres meses de anticipación. La notificación garantizará la transparencia del sistema y aumentará la competencia en los mercados europeos, pero, al mismo tiempo, el Reglamento respeta el mantenimiento de la confidencialidad de una información especialmente sensible. La aprobación de este Reglamento supondrá un gran beneficio para la industria europea y para el ahorro farmacéutico.

Todos hemos tenido que hacer un esfuerzo de comprensión de las posiciones distintas hasta alcanzar un equilibrio y un consenso. Gracias de verdad a los ponentes alternativos y gracias a nuestros colaboradores, que tanto han trabajado. Especialmente quiero recordar a mi colaboradora, Mercedes, que trabajó de forma intensa.